Najlepša hvala za besedo. Lepo pozdravljeni z moje strani. Ne problematiko obmejnih območij preko poslanskih vprašanj, sklicevanjem sej in tudi s svojih razprav tako rekoč opozarjam že od začetka, odkar sem v državnem zboru, tako da nekje že okoli pet let. In zato verjamem, da sem delček tudi sama pripomogla k temu, da ste nenazadnje tudi na vladi, na Ministrstvu za gospodarstvo ugotovili, da so obmejna območja tista, ki dejansko potrebujejo posebno pozornost. Ustanovili ste delovno skupino, ki naj bi pripravila ukrepe za obmejna problemska območja, v to območje je pa zajetih kar štiriinosemdeset občin v Republiki Sloveniji. Vemo, da so to območja, ki so vsa bistveno pod povprečjem razvitosti Slovenije, in so to dejansko območja, kjer je tudi demografska slika zelo slaba. Z pa, če to nekako ilustriram na, bom rekla, na območju Haloz, ki tudi spadajo med obmejna problemska območja, ki jih sama seveda zelo dobro poznam. Haloze so, bom rekla, območje z izjemnim potencialom. Gre za gričevnato območje, kjer so večinoma majhne kmetije, ki pa imajo obdelovalno zemljo na zelo strmem pobočju. Posledično se seveda ljudje, ker enostavno s kmetovanjem tam ne morejo preživeti, se mlajše generacije iz tega območja odseljujejo in tako smo dejansko priča veliki depopulaciji, že zadnjih, bom rekla, kar nekaj desetletij s tega območja. Žal pa nekih delovnih mest izven samega kmetijstva je tudi v neposredni bližini Haloz izjemno malo. In nenazadnje, Haloze niso še niti ne pokrite v celoti s samim internetom, kar je nenazadnje tudi osnova, da mlajše generacije tukaj, na tem območju tudi ostajajo. Če pogledamo številke, leta tisoč devetsto enainšestdeset je tukaj živelo več kot sedemnajst tisoč prebivalcev, govorim samo o hribovitem delu, ne ravninskem, v letu dva tisoč devetnajst jih je nekaj čez enajst tisoč. v letu enainšestdeset je bilo štiri cela tri osebe na gospodinjstvo, danes imamo zgolj dva cela tri osebe. In kar devetintrideset odstotkov je gospodinjstev, v katerih živi ena sama oseba. In te številke jaz mislim, da so več kot zgovorne. Zato ministra za gospodarstvo sprašujem: Kako daleč ste s pripravo ukrepov za problemska obmejna območja, za katere ukrepe gre, kakšna je časovnica izvedbe teh ukrepov in pa nenazadnje, kje boste zagotovili finančna sredstva, saj vemo, da jih v proračunu za leti dva tisoč dvajset in enaindvajset ni zagotovljenih. In, seveda, verjemite mi, da bom storila vse, kar je v moji moči, da ne bo šlo zgolj za ukrepe in zgolj za neke aktivnosti delovne skupine, ampak da se bo dejansko na tem območju začele stvari spreminjati. Hvala. Ustni odgovor, prosim, na naslednji seji.